Y ahora lo que nos encontramos es que hay muchísimas personas escapando de Idlib que son refugiados reales —no imaginarios— y no les estamos apoyando. Y los que crearon el Derecho internacional humanitario después de la Segunda Guerra Mundial —los que crearon la Convención de Ginebra— pasaron por circunstancias muchísimo peores que las que nosotros estamos sufriendo. Estamos abandonando lo que es el corazón de lo que somos como europeos. Y nuestra debilidad está en ponernos en manos de Turquía. Nuestra debilidad